Monsieur le Président, Monsieur Juncker, comment ne pas commencer ce bilan sans lister l'interminable liste de scandales d'évasion fiscale qui ont émaillé ces dernières années les Paradise Papers, les Panama Papers et, évidemment, les LuxLeaks, dont vous avez été un des artisans dans votre propre pays, le Luxembourg, qui n'est d'ailleurs toujours pas un paradis fiscal aux yeux de l'Union européenne. Pour nous, lutter contre l'évasion fiscale avec vous à la tête de la Commission européenne et malgré les efforts de certains commissaires, qu'il faut saluer ici pour ce mandat, c'était un peu comme si on avait demandé à Monsanto de mettre fin aux pesticides.

Où est passé le salaire minimum européen que vous nous aviez pourtant tant promis?

Vous n'aviez d'ailleurs pas pris d'engagement à ce sujet, il y a 5 ans et, depuis, les traités de libre échange, dont vous vantez encore aujourd'hui, ont été initiés à la pelle.

Votre bilan, Monsieur Juncker, c'est enfin un verrouillage démocratique de l'Europe, toujours pas de droit d'initiative pour le Parlement, que j'espère la prochaine Commission mènera à bout. Votre adversaire, finalement, c'est un peu l'expression populaire, et vous l'avez dit vous même, il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Nous pensons l'exact inverse. Il ne doit pas y avoir de traités européens sans choix démocratique. Au terme de votre mandat, Monsieur Juncker, vous avez finalement servi les marchés et vous ne manquerez pas à nombre de nos peuples et concitoyens européens. Mais comme nous sommes attachés aux droits sociaux, nous vous souhaitons une excellente retraite et pour cela nous avons pour vous un petit cadeau.